Het was, zoals de collega's al gezegd hebben, een hard noot om te kraken en het is mede dankzij de onverdroten inzet van onze rapporteur, mevrouw Jensen, dat we uiteindelijk na keiharde onderhandelingen dit evenwichtige resultaat aan het Parlement kunnen presenteren.

Als we zien dat de problemen van congestie en milieuvervuiling alleen maar toenemen, dan kan het belang van dit initiatief niet onderschat worden. Er is heel duidelijk behoefte aan innoverende oplossingen. Maar waarom is nu die aanpak op het Europese vlak zo belangrijk? Ik denk omdat de mogelijkheden van ITS slechts optimaal kunnen worden benut wanneer de beperkte, maar ook de versnipperde invoering die we vandaag in tal van lidstaten kennen, wordt bijgestuurd naar een gecoördineerde invoering op Europese schaal. Maar, collega's, dit is nog maar een eerste stap, weliswaar een heel belangrijke. We zullen zowel de Commissie als de lidstaten de volgende jaren op de voet moeten volgen voor wat de uitvoering van de prioritaire acties betreft. We hebben inderdaad al ongeveer een half jaar verloren op het tijdschema dat door de Commissie werd voorgesteld ten gevolge van de discussie over de implementatie van gedelegeerde handelingen. Maar in het algemeen denk ik dat we erop zullen moeten toezien dat de voorziene diensten voor alle groepen voldoende gebruiksvriendelijk zijn. In dat verband zijn we dan ook heel blij dat er specifieke bepalingen zijn opgenomen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, want aandacht hiervoor zal immers leiden tot een kwaliteitsverbetering voor alle gebruikers.